virðulegi forseti ég mæli hér fyrir fyrirspurn til hæstvirts félagsmálaráðherra um biðtíma eftir þjónustu greiningar og ráðgjafarstöðvar ríkisins og samstarf hennar og barna og unglingageðdeildar nokkur umræða hefur verið í haust og vetur vegna óviðunandi biðtíma eftir þjónustu stöðvarinnar og jafnvel að eftir langa bið eftir þjónustu þar taki við ný löng bið barns eftir þjónustu barna og unglingageðdeildar barnið fær síðan ekki þjónustu við hæfi til dæmis í skóla á þeim tíma sem beðið er og biðin getur varað nokkur ár og nokkur ár er langur tími í lífi barns sem er fatlað veikt og þarf þjónustu ég veit að bið eftir greiningu á greiningar og ráðgjafarstöðinni getur verið allt að þrjú ár hjá börnum á skólaaldri að minnsta kosti því sem snýr að einhverfu og þroskahömlun en það er annað þegar um hreyfihömlun er að ræða því hún uppgötvast yfirleitt fyrir skólaaldur dæmi er um að barn fari inn á barna og unglingageðdeild í greiningu og þá sé það búið að bíða í um ár eftir að komast þangað síðan er því vísað á greiningarstöð í nánari greiningu vegna til dæmis einhverfueinkenna og þá upphefst önnur bið þetta er mjög alvarlegt ástand barn sem er með einhverfuröskun og hefur ekki fengið þá greiningu þróar oft með sér mjög erfiða hegðun og geðræn vandamál fötlunin sést ekki utan á barninu og þess vegna er ekki sá skilningur sem nauðsynlegur er þannig að það getur ekki fótað sig í samfélaginu fólk rekst

þetta sýnir virðulegi forseti að það er nauðsynlegt meira samstarf milli þessara tveggja þjónustustofnana barna og unglingageðdeildar og greiningarstöðvar ríkisins

en eyrnamerktir peningar fylgja fötluðu barni með greiningu inn í skólann greiningin skiptir líka máli fyrir foreldrana vegna umönnunarbóta sem foreldrar fatlaðra barna eiga rétt á sá réttur er mjög óskýr hjá börnum til dæmis með adhd og skyldar raskanir réttur til þjónustu svæðisskrifstofu um málefni